Señor presidente, Bangladés ha aprobado una reforma legal que permite el matrimonio de menores en ciertas circunstancias, pero estas ciertas circunstancias dejan la puerta abierta para legalizar una práctica que ya es muy habitual. Según la Unicef, Bangladés tiene la segunda tasa más alta del mundo de matrimonios infantiles y la más alta de Asia. Más de la mitad de las niñas —ya se ha dicho aquí— están casadas antes de los dieciocho años y el número es muy alto antes de los quince años. Esta reforma legislativa es un retroceso en materia de derechos humanos, y especialmente en lo relativo al derecho de las mujeres y de las niñas. No olvidemos que el matrimonio infantil es muchas veces consecuencia de la pobreza y de la desigualdad, es decir, que se combate con políticas sociales efectivas, sobre todo en educación y en sanidad, incluyendo, por supuesto, el respeto a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos de las niñas porque, muchas veces, los embarazos no deseados son los que llevan al matrimonio infantil. No debemos olvidar tampoco la seria situación que vive este país en lo relativo a derechos de los trabajadores, libertades sociales, libertades de expresión y de opinión. Los datos de detenciones arbitrarias, extorsiones y torturas a sindicalistas, opositores y defensores de derechos humanos son muy habituales y muy alarmantes. Por eso, la Comisión debería iniciar cuanto antes una investigación sobre el cumplimiento de los convenios internacionales sobre derechos humanos y laborales.